ég vil fyrir hönd okkar alþingismanna þakka hæstvirtum forseta fyrir gott samstarf á haustþingi ekki síst vil ég þakka fyrir gott samstarf við okkur þingflokksformenn sú breyting hefur orðið á þinghaldinu á síðustu árum að starfsáætlun þingsins hefur gengið eftir í öllum meginatriðum í ár hefur það þó ekki gengið eftir þótt þingmenn deili um ýmis mál hér á hinu háttvirta alþingi eru þó mörg mál sem góð samstaða næst um eitt slíkt mál sem var afar mikilvægt að góð samstaða náðist um eru lög um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna tvö þúsund og átta forseti alþingis hæstvirtur náði með samstöðu allra flokka á alþingi um það mál það ber að þakka ég þakka forseta hlý orð í garð okkar alþingismanna og óska honum og fjölskyldu hans gleðilegra jóla og farsæls komandi árs þá vil ég færa starfsfólki alþingis þakkir fyrir góða aðstoð við okkur þingmenn og ánægjulegt samstarf á árinu og óska því gleðilegrar jólahátíðar ég bið háttvirta alþingismenn að taka undir góðar óskir til hæstvirts forseta og fjölskyldu hans og starfsfólks alþingis með því að rísa úr sætum